Der Grund dafür sind rechte Parolen. Menschenverachtende Worte dürfen nicht verharmlost werden, so wie es heute schon passiert. Erst verändert sich die Sprache, und dann fallen die Hemmschwellen. Wir dürfen nicht weiter Neofaschismus relativieren oder sogar ignorieren, denn damit beleidigen wir die Opfer und die Hinterbliebenen dieser abscheulichen Gewalt. Auch hier in diesem Haus sitzen Brandstifter, die mit dafür verantwortlich sind, dass Asylbewerberheime brennen und Menschen sterben. Und hinter Zahlen stehen Menschen und persönliche Schicksale. Das dürfen wir nicht vergessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer von uns einen Funken Anstand besitzt, stellt sich gegen diesen aufkeimenden Neofaschismus.